Señora Presidenta, quiero mostrar mi apoyo a la firma de este Acuerdo comercial entre la UE y Colombia y el Perú porque me parece la forma más inteligente de ayudar a ambos países en sus reformas para poder seguir creciendo y consolidando un régimen de libertades y derechos que aportará estabilidad y justicia social.

Europa verá reforzados el espacio y la seguridad para sus exportaciones a ambos países, especialmente en los sectores de la maquinaria, la automoción y la industria química, que suponen ya el 80 de las exportaciones europeas a la zona en el caso de los servicios, los sectores que resultarán más beneficiados serán las telecomunicaciones, la construcción, la distribución y los servicios financieros. El Perú y, especialmente, Colombia están haciendo grandes esfuerzos por normalizar su convivencia y erradicar la violencia de su realidad cotidiana. Provengo de un país que convivió con los problemas sociales y políticos que internamente provoca el terrorismo. La violencia se traduce, además, en un deterioro de la imagen exterior y en situaciones de bloqueo y boicot diplomático, que conocemos muy bien. Por eso, no quiero someterles a una doble victimización y por eso sé que la mejor manera de contribuir desde Europa a erradicar la violencia es reconocer cada esfuerzo y todos los progresos con mucho más que palabras. Acuerdos como este son hechos que se necesitan para la paz, la democracia y el progreso en América Latina, y también en Europa.